Sprawozdanie na temat usuwania przeszkód w zakresie praw obywatelskich w Unii Europejskiej, które opublikowała Komisja Europejska w październiku 2010 r., skupia się na 25 największych problemach, z jakimi obywatele zmagają się podczas korzystania z przysługujących im praw w kontekście transgranicznym zidentyfikowanych na podstawie analizy 300 petycji z ostatnich 3 lat. Obywatele najczęściej napotykają na trudności spowodowane skomplikowanym ustawodawstwem, nadmierną biurokracją, niewłaściwą implementacją prawa oraz zwykłym brakiem dobrej woli ze strony władz danego państwa. W ostatnich latach obserwujemy coraz więcej problemów dotyczących prawa do swobodnego poruszania się to aż 25 wszystkich składanych petycji. Ważne jest, aby każdy obywatel Unii przebywający w innym państwie członkowskim czuł się pewnie, znał swoje prawa i nie był narażony na jakąkolwiek dyskryminację ze względu na rasę, narodowość, religię lub orientację seksualną. Gratuluję sprawozdawcy dobrego i użytecznego sprawozdania, który mam nadzieję pozytywnie wpłynie na sytuację mieszkańców naszej wspólnej europejskiej ojczyzny.